Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, dass der Gipfel ein ausgewogenes Ergebnis hatte. Es hat bei den kurz mittel und langfristigen Maßnahmen das Prinzip Kontrolle und Haftung aufrechterhalten, geht in Richtung Lösung der Krise, Kontrolle der Krise und hat auch das deutliche politische Signal gesetzt, dass diese Europäische Union zusammenbleibt und sich durch die Krise nicht auseinandertreiben lässt.

Wir müssen deutlich machen, dass dies nicht nur eine Staatsschuldenkrise ist, sondern eine Finanzkrise, die die Staaten zu Schulden getrieben hat.

Es muss klar sein, dass auch in Zukunft die Gemeinschaftsmethode unter voller Einbeziehung der Gemeinschaftsinstitutionen das Entscheidende ist.

Es muss deutlich sein, dass dabei das Europäische Parlament die parlamentarische Versammlung auf europäischer Ebene ist und dass die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament immer auf ihrer jeweiligen Ebene gestärkt werden. Ich danke auch dafür, dass ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass eine Kooperation auf der Grundlage von Protokoll 1 des Vertrags von Lissabon zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament erfolgt.

Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich für die Kooperation in dieser Frage.